Lepa, gospod predsednik za besedo. Lep pozdrav, spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj v uvod, neverjetna lahkotnost ubesedovanja s strani gospoda predlagatelja, o vsem drugem samo o tem, kar je točka, ne. Včasih se res sprašujem o cilju, ki ga ima opozicija, razen tega, no, da bi radi vladali to razumem, ampak zakaj že? Če pa je vse narobe v tej Sloveniji, vse je slabo, vse je zadnjič pa jutri, če ne danes opolnoči, bo bo cela zgodba zgrmela in propadla, torej zakaj že? To je seveda moje retorično vprašanje za uvod. Štiri ure smo že tukaj pri tej točki, jaz jo spremljam že cel čas, tako kot tudi vse ostale točke, cele dneve tukaj, in nedvomno lahko ugotovimo naslednje. Negotovo je, koliko denarja bomo pravzaprav dobili, ne vemo, kateri predlog bo sprejet, sploh po brexitu, ki se bo nedvomno zgodil, očitno konec januarja, neto plačnice pa seveda niso najbolj navdušene nad tem, da bi plačevale, sploh kaj, sploh pa ne še več. Torej, večletni finančni okvir, enaindvajset-sedemindvajset smo pravzaprav zadnjič v tajnosti obravnavali in jaz domnevam, da o njem danes tukaj ne bi smeli javno preveč dosti govoriti, tako kot nekateri kolegi so, ali pač se motim? Nedvomno, drugič pa lahko ugotovimo, da je že sedaj v skoraj vsak občini kak projekt, ki je bil sofinanciran iz evropskih sredstev, in tudi to je dodana vrednost, ki jo je Slovenija nedvomno pridobila s tem, ko je v tej Evropski Uniji, in danes smo po teh štirih urah ugotovili tudi že to, da je potrebno pospešiti črpanje evropskih sredstev. Pa še tretjič, kaj lahko nedvomno ugotovimo, to pa je, da smo v Sloveniji neenakomerno razviti, vzhod štiriinšestdesetprocentno pa zahod sto. in te škarje so pravzaprav vedno večje, čeprav bi po neki kmečki logiki, za katero jaz sama zase trdim, da še nekaj imam, pričakovala, da bodo te škarje vedno manjše in da se bo razvitost pravzaprav enakomerno začela zmanjševati, tako nekako bi jaz si to predstavljala. Ker je to cilj kohezijske politike, ki se jo že gremo zdaj, dve smo, drugo zaključujemo oziroma jo bomo zaključili, ko se bo pač zaključila. Zdaj, o tem, da smo neenakomerno razviti, govorim, vsaj sama že tukaj nekaj časa, odkar sem pravzaprav v tem državnem zboru, nisem edina, kolegi iz opozicije o tem cel čas govorijo, in tudi vsi tisti, ki prihajamo iz vzhodne kohezijske regije, o tem govorimo, ker je to pač dejstvo, in in mislim, da imamo tudi seveda vso pravico o tem govoriti. Ključno vprašanje je, zakaj je tako? Kje so vzroki? In to verjetno vedo tudi na SVRK-u, jaz bi še enkrat rada ponovila na to, ponovila to, kar pravzaprav, se sporoča iz vzhodne kohezijske regije, in to je, prvič, dva operativna programa za boljše črpanje denarja, ker so pač tudi potrebe tako različne. In pa drugič, organ upravljanja na vzhodu, ker se bo treba očitno bolj potruditi, in počrpati to kar vzhodu pripada, sploh v novi koheziji, ki bo takšna ali drugačna. Zdaj, da se to da je lep primer Univerza v Mariboru, in sicer v zadnjem času, sploh pod, tem novim vodstvom, je pravzaprav pri tem zelo uspešna, še bolj si želi biti in, tudi bo, samo spomnim na superračunalnik, tudi na raziskovalno opremo cirka petdeset milijonov, to je nekaj, kar se še prej ni zgodilo in kar se že fejst dolgo časa ni zgodilo, zato sem ponosna, da je ta vlada to prepoznala in tudi temu namenila sredstva. Ob tem seveda ne smemo pozabiti na sodelovanje z gospodarstvom, tudi na vzhodu imamo kar nekaj podjetij, ogromno podjetij, ki so sposobna počrpati stvari, imamo tudi občine, ki so pri tem uspešne, nekaterim pa bo še verjetno potrebno pomagati. Zdaj, kolega Bojan in tudi gospod Trček je govoril o, enem podjetju, v katerem smo bili. Prepoznala je tudi vlada to, da jim je treba pomagati z infrastrukturnim, delom, zato bo izgradnja obvoznice oziroma je tudi v proračunu in se bo zgodila, in jaz sem vesela, da se je to zgodilo. In tukaj tudi, gospa ministrica je nedvomno odigrala svojo vlogo, vwndar je še kljub temu to premalo, če želimo vzhod in zahod enakomerno razviti. In jaz se absolutno strinjam in z gospodom Horvatom, ki ga žal ni noter, in tudi z gospodom Trčkom, ki ga tudi žal ni noter, da bo treba pomagati tistim manjšim občinam, ki očitno ne zmorejo počrpati denarja. Zato govorim o tem, da bi bilo potrebno organ upravljanja imeti tudi za vzhodno kohezijsko regijo. Da pa mi ne bo zmanjkalo časa, bi pa še samo vprašala mogoče državno sekretarko, ker verjamem, da to ve. Ve. Kje so pravzaprav vzroki, da vzhodna kohezija ni počrpala denarja, ki ji pripada? Ali so vzroki, prvič, slabo pripravljeni projekti, drugič, nezmožnost sofinanciranja strani, da rečem tistih, ki na vzhodu to prijavljajo, ali pa mogoče tudi tretjič, nesposobnost, ne vem, ali kaj četrtič, ali kaj četrtega, drugega. Jaz bi želela odgovore na ta vprašanja. Kljub temu pa ostajam optimistka. V prejšnji, perspektivi je bila na koncu zelo ihta, da se stvari počrpajo. Jaz sem prepričana, da se bo počrpalo sto procentov tudi v tej koheziji. Res pa je, da verjetno je to potrebno pospešiti, zato vas vljudno prosim, da to tudi pospešite. Hvala lepa.